Poštovana predsjednice, veliki pritisak migranata, ali i organiziranog kriminala na vanjske granice Unije ne jenjava već godinama, a posljednja ga je migrantska kriza učinila gotovo trajnim stanjem na koje se valja prilagoditi. Komisija je jasno shvatila da stara pravila i operativni okviri nisu prilagođeni gotovo kataklizmičkim okolnostima pa je nemušto opominjala one države članice koje su bile prve na udaru migracijskog vala i tako samo doprinosila kaosu.

U ovom se prijedlogu Uredbe, uz kvalitetno razrađene mehanizme suradnje i međusobne koordinacije, jasno i nedvosmisleno navodi kako države članice zadržavaju glavnu odgovornost za upravljanje svojim dijelom vanjskih granica.